Sie wird alles tun, um in absehbarer Zeit auch konkrete Vorstellungen auf den Tisch zu legen a wo das Programm genau angesiedelt wird und b wie eine Finanzierung erfolgen soll. Ich halte das für dringend notwendig und denke, dass wir gemeinsam in der Verantwortung stehen, dafür zu sorgen, dass dieses Lebensmittelprogramm tatsächlich auch Realität wird. Nicht weil ich es für die Ultima Ratio halte, sondern weil es aus meiner Sicht ein Signal ist, um den Menschen zu zeigen, wir haben noch ein Grundgefühl für die notwendige Solidarität mit den Lebenssituationen von Menschen in der Europäischen Union, die leider nicht an einer Entwicklung teilhaben konnten und die die ersten und größten Opfer der Art und Weise der Bekämpfung der Krise durch die Europäische Union geworden sind.

Aber leider ist es nicht mehr.

Das ist aber aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, wenn wir weiter vorankommen wollen und wenn wir auch Vertrauen unter den Bürgerinnen und Bürgern unserer Europäischen Union gewinnen wollen, dass wir wirklich eine soziale und solidarische Union gestalten. In dem Sinne haben Sie unsere Unterstützung. Wir selber, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind aber auch aufgerufen, etwas dafür zu tun, dass die Regierungen, die bisher blockieren, diese Haltung aufgeben müssen.